Vor fast 35 Jahren hat eine britische Kollegin, Ann Clwyd, die EU mit einem Pferd verglichen, das man gefesselt hat und dann schlägt, weil es nicht rennt.

Es ist gefesselt durch eine von außen aufgezwungene ungeeignete Verfassung, den Vertrag von Dayton, und wir schlagen dieses Land, weil es nicht rennt. Und ich sage ganz klar Natürlich haben auch die dortigen Politiker und die dortigen Eliten völlig versagt, aber auch wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass Bosnien und Herzegowina wieder auf die Beine kommt und bewegungsfähig wird. Und hier setze ich sehr auf die junge Generation dieses Landes. Das Land braucht einen tiefgreifenden Generationswechsel, braucht neue politische Führungsschichten und braucht vor allem eine Erneuerung aus den Gemeinden und aus der momentanen studentischen Demonstrationsbewegung heraus. Darauf setze ich viel, viel Vertrauen, und auch in Persönlichkeiten wie Bischof Komarica und andere große, weise Männer dieses Landes.